Paní předsedající, já bych chtěl především vyzdvihnout vystoupení pana ministra Ciamby, protože mně se opravdu jeho vystoupení líbilo, on vyzdvihl rizika, řídil se principem předběžné opatrnosti, zejména právě v bezpečnostních otázkách, které nelze podceňovat.

My zde máme především problém s technologií 5G, která je navázána na čínskou společnost, která je skutečně nespolehlivým partnerem.

Já mám téměř sto chutí poslat přepis vystoupení pana ministra Ciamby české vládě, která relativizuje tento problém, a také českému prezidentovi, který je přímo obchodní zástupce čínských zájmů v Evropské unii. Myslím si, že je dobré nepodceňovat toto téma. Bavíme se o rizicích, která mohou opravdu ohrozit krádež dat. Já vítám i slova pana komisaře, pokud jde o screening přímých investic, ale v tomto případě se bavíme o legislativě, která ještě není hotová, my potřebujeme reakci teď, společnou, evropskou, jako například Austrálie.